Politika východného partnerstva je veľmi dobrou, obojstranne prospešnou politikou pre šesť východoeurópskych štátov a EÚ. Je to politika dlhodobejšieho procesu, výsledky nebudú hneď, prejavia sa až o niekoľko rokov. Európska únia podáva touto politikou pomocnú ruku týmto štátom, aby išli demokratickou cestou a aby sa zlepšila životná úroveň ich občanov. Dnes doobeda sme hovorili o novej obchodnej politike pre Európu. Aj východné partnerstvo a dohody o voľnom obchode posilňujú práve túto oblasť.

Zlepšenie ekonomickej spolupráce určite umožní aj zmenu vízového režimu, rozvoj turistického ruchu a podporí bezpečnosť a stabilitu v štátoch východnej Európy.